Bardzo się cieszę, że w treści sprawozdania udało się umieścić bardzo istotny punkt, który wzywa Komisję do przygotowania kompleksowego planu zarządzania w odniesieniu do płastug w wodach Morza Bałtyckiego. Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę pani komisarz i zauważyć, że polska administracja rybacka już od wielu lat proponowała przyjęcie całościowego systemu zarządzania zasobami ryb płaskich na Bałtyku, nie uzyskując dotychczas żadnych konkretnych rezultatów ze strony Komisji Europejskiej. Konieczne jest opracowanie jednolitego systemu zarządzania flądrokształtnymi w całym obszarze ich występowania.